Voorzitter, in de eerste plaats wil ik nogmaals mijn dankbaarheid uitspreken aan de schaduwrapporteurs met wie ik de afgelopen periode goed heb samengewerkt.

Ik ben verheugd dat we in deze resolutie onze steun en solidariteit uitspreken met de miljoenen demonstranten die sinds de omstreden presidentsverkiezingen van 2009 de straat zijn opgegaan. Die steun en solidariteit hebben de oppositionele krachten in Iran hard nodig, nu ze zien hoe op andere plaatsen in het Midden Oosten regimes vallen en presidenten hun positie verlaten. De Groene beweging moet onze steun ervaren, nu de oppositie opnieuw naar mogelijkheden zoekt het rechtmatige verzet tegen de Iraanse autoriteiten met gevaar voor eigen leven te organiseren. Dat dit gevaar er daadwerkelijk is, bewijst niet alleen de arrestatie van de oppositieleiders Musavi en Karoubi, maar evenzeer de wilde en ongecontroleerde oproepen van een aanzienlijk deel van de majlis, het Iraanse parlement, hen te doden.

De zorgen van de gehele internationale gemeenschap zijn meer dan terecht. Het is in mijn ogen dan ook onverstandig om uitgerekend zo'n land de boodschap mee te geven dat het recht heeft op uraniumverrijking.

Daarom vraag ik de collega's om steun voor mijn voorstellen deze passages uit onze resolutie te verwijderen. In de resolutie wordt ook ingegaan op de rol van Iran in de regio. Zeker sinds er via wikileaks documenten uitgelekt zijn over de perceptie van Iran door de regio, doet het Parlement er goed aan Teheran de duidelijke boodschap te geven onmiddellijk te stoppen met het uitoefenen van deze destabiliserende invloed. Ik vraag de collega's daarom om steun voor mijn ingediende amendementen over de rol van Iran in buurland Irak en om paragraaf 53 uit de resolutie te verwijderen. In mijn opinie geeft het Europees Parlement in paragraaf 55 al voldoende steun aan het idee dat de Unie en Iran een stabiel Afghanistan als gemeenschappelijk doel zouden moeten hebben. Ik wil graag, Voorzitter, aan het einde van mijn bijdrage nog een slotopmerking maken. Ik ben niet lichtgeraakt, en juist daarom wil ik iets zeggen tegen Iran en 's lands officiële vertegenwoordigers in Brussel en de nationale hoofdsteden. Van diverse zijden heb ik correspondentie van Iran aan mijn collega's onder ogen gekregen. De toon en de inhoud ervan zijn op zijn zachtst gezegd opvallend te noemen.

Juist daarom moet deze resolutie niet gezien worden als een privéproject van mij, maar als het gemeenschappelijk standpunt van heel het Europees Parlement. Het is dus niet zo dat mijn achtergrond als voorzitter van de eerste delegatie van dit huis de kritische toon van deze resolutie bepaald heeft.